Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sie wollen hier die Zukunft Europas in die Hand nehmen, scheitern aber bereits an einer erfolgreichen Bearbeitung der Gegenwart und der gegenwärtigen Probleme. Zwei Beispiele Migration seit 2015 sind Sie nicht in der Lage, einen entsprechenden Außengrenzschutz auch wahrzunehmen. Zweites Beispiel ist der Bereich Ökonomie, Währung.

Die Ökonomie ist schwach, und wir schaffen es nicht, hier die Wirtschaft entsprechend anzukurbeln. Wo allerdings hier Erfolg suggeriert wird, indem die zentralen Bereiche zur Seite geschoben werden, das ist die Klimakrise.